sem var enn á ný verið að reyna að koma inn tiltekinni söguskoðun hef ég hugsað mér að fara yfir aðkomu samfylkingarinnar að hruninu öllu saman en núna hefur mér snúist hugur því að einhvern veginn er maður hálfpartinn farinn að vorkenna samfylkingunni ráðaleysið virðist vera svo algert og eftir ræðu hæstvirts forsætisráðherra get ég eiginlega ekki annað en reynt að leggja til einhverjar uppbyggilegar leiðir fyrir þessa ríkisstjórn þá er mikilvægt fyrir ríkisstjórnina að gera sér grein fyrir því að ástandið þarf ekki að vera eins flókið og þau vilja vera láta ég fór aðeins yfir það í gærkvöldi að vandi íslands liggur fyrst og fremst í skuldunum sem hvíla á ríkissjóði á sveitarfélögum fyrirtækjum og heimilum ef litið er fram hjá þessum skuldum er framleiðslugeta landsins alveg gríðarlega mikil svo ekki sé minnst á náttúruauðlindirnar og að sjálfsögðu þann auð sem býr í fólkinu og því kerfi sem hefur verið byggt upp á mörgum áratugum ekki hvað síst fyrir tilstilli framsóknarflokksins þetta kerfi er annars til staðar þessir innviðir samfélagsins sem geta skapað alveg óhemjuverðmæti núna næstu missirin vandinn er skuldirnar ef við einbeitum okkur að því að ráðast gegn þeim kjarna vandans þá eru okkur allir vegir færir en spurningin er þá er möguleiki á því höfum við aðstöðu til þess að einbeita okkur að þeim vanda svarið við því er einfaldlega já því sérstaða íslands í þessari kreppu sem nú hefur gengið yfir allan heiminn fjármálakrísunni er sú að langmest af því tapi sem hér hefur orðið vegna hrunsins stefndi í að lenda hjá erlendum áhættufjárfestum vissulega hafa margir íslendingar tapað miklum peningum og margir stórum hluta eigna sinna svo ekki sé minnst á atvinnuleysið sem af þessu hefur leitt en af heildartapinu lá langmest af því hjá þessum erlendu áhættufjárfestum sem lánuðu íslensku bönkunum allt of mikla peninga vitandi það að þessir íslensku bankar voru að fjárfesta með mjög áhættusæknum hætti eins og reyndar bankar svo víða annars staðar þess vegna benti bandaríski bankinn og ráðgjafarfyrirtækið jp morgan á það strax í október í fyrra að aðalatriðið fyrir íslendinga væri að tryggja það að þetta gríðarlega tap færðist ekki yfir á íslenska skattgreiðendur og íslenska ríkið það hefði átt að vera alger grunnforsenda en því miður hefur smátt og smátt þetta tap verið að færast í auknum mæli yfir á íslenskan almenning en það er ekki of seint að snúa þeirri þróun við icesave eða það er að sjálfsögðu grundvallaratriði sem ég ætla þó ekki að eyða mikið meiri tíma í þessari ræðu því það hefur þegar verið rætt nógu mikið og verður eflaust rætt eitthvað áfram síðar en annað er það hvernig staðið er að stofnun nýju bankanna með því að tryggja að áhætta þessara banka færist ekki yfir á ríkissjóð er strax búið að girða fyrir verulega áhættu í hverju liggja þá þessar miklu skuldir því til viðbótar jú það eru þessi gríðarlega háu lán sem menn vilja taka hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og norðurlöndunum í gegnum alþjóðagjaldeyrissjóðinn í einhverjum illskilgreindum tilgangi að reyna að halda uppi gengi krónunnar með þessum lántökum þó liggur alveg ljóst fyrir að vextirnir af þessu eða vaxtamunurinn verður gríðarlega mikill og skuldsetningin að mati alþjóðagjaldeyrissjóðsins sjálfs frá því í nóvember verður þá orðinn óbærileg fyrir ísland sérstaklega eftir að icesave skuldirnar bætast við ef svo illa fer en hvað ef við tökum ekki þessi lán eða höfum á þessu annað fyrirkomulag til að mynda með samningum um lánalínu hjá norðmönnum hver er aðstaða okkar þá

ráðumst í aðgerðir sem ég fer aðeins betur yfir á eftir til að lækka skuldir höfuðstól skulda íslenskra heimila og fyrirtækja þá er allt til reiðu því ef okkur tekst að vinna bug á skuldavandanum leysir restin sig sjálf við erum að flytja út upp á hvern einasta dag miklu meiri verðmæti heldur en við kostum til innflutnings þegar öllu er á botninn hvolft er að einungis það sem getur styrkt gengi krónunnar til lengri tíma litið það hafa margir orðið til að enda á það að undanförnu meðal annars margnefndur joseph stiegler nóbelsverðlaunahagfræðingur að það er ekki hægt að halda uppi verði gjaldmiðils með lántöku því með því eru menn í rauninni að gera nákvæmlega sama hlut og sum fyrirtæki gerðu fyrir hrun þegar þau reyndu að halda uppi verði eigin hlutabréf með lántöku og nota svo lánin til að kaupa upp hlutabréfin því að gjaldmiðill er í raun ekkert annað en hlutabréf í því ríki eða því efnahagssvæði sem hann tilheyrir hann er mælikvarði á undirliggjandi verðmæti svo að þegar gengi krónunnar fellur þá er það vísbending um að menn telji að fyrirtækið ísland ef svo má segja sé að falla í verði og af hverju ætti fyrirtækið ísland sem gengur svona ljómandi vel er að flytja út selja miklu meira heldur en það kostar til af hverju ætti það að vera að lækka svona í verði það er eingöngu vegna skuldsetningarinnar vegna þess að menn sjá fyrir sér að að stefni í þrot haldi skuldirnar áfram að vaxa með þeim hætti sem þessi ríkisstjórn gerir ráð fyrir takist hins vegar að girða fyrir það mun þessi útflutningur smátt og smátt skila sér í sterkara gengi og þá er mikilvægt að hafa í huga að gengið verður að styrkjast jafnvel þó menn hugsi sér að skipta því út fyrir annan gjaldmiðil síðar því ætli menn að skipta krónunni út á svona lágu gengi eins og hún er í núna þá erum við einfaldlega að festa í sessi fátækara ríki en ella svo að hvað sem gerist þarf gengið að styrkjast og það gerist ekki öðruvísi en með sjálfbærum hætti það er útflutningur verði áfram meiri en innflutningur og skuldirnar fari ekki með kerfið á hliðina þá komum við að grunninum heimilunum og fyrirtækjunum er aðstaða til að álíka skuldir þar já loksins er reyndar ríkisstjórnin að viðurkenna að það sé ekki aðeins nauðsynlegt að lækka greiðslubyrðina heldur þurfi að gera það með almennum aðgerðum eins og framsóknarflokkurinn hefur reynt að benda á frá því í byrjun árs en betur má ef duga skal það verður að viðurkenna strax að verulegur hluti höfuðstólsins sé tapaður og afskrifa þann hluta því einungis þannig kemst markaðurinn af stað til að mynda markaður með fasteignir menn geta aftur farið að eiga viðskipti og þá fylgir verðmætasköpun í samfélaginu fyrir almenning í landinu og fyrir ríkið líka sem mun þá hafa auknar skatttekjur

að erlendir kröfuhafar og þar með talið þeir sjóðir sem hafa keypt skuldabréf bankanna geri sér grein fyrir því að þeir munu þurfa að afskrifa verulegan hluta lánanna og reyndar stendur sú afskrift þegar yfir með færslu lánanna úr gömlum bönkum yfir í þá nýju

hagnast allir á því á endanum vegna þess að með því kemst hagkerfið aftur af stað og kröfuhafarnir eiga þá von um að innheimta að minnsta kosti hluta skuldanna hinn kosturinn er sá að halda skuldaklafanum á samfélaginu áfram þrátt fyrir að í raun sé megnið tapað en halda þessu áfram á bókunum eins og reyndar var gert í japan og hefur verið gert síðustu tuttugu árin með þeim afleiðingum að hagkerfið þar hefur verið í stöðnun núna í tvo áratugi þess vegna er miklu betra að viðurkenna strax að afskrifa þurfi þessar skuldir að verulegu leyti og hafa þá í huga að þessar skuldir eru að langmestu leyti í eigu erlendra aðila þar af leiðandi tjónið fyrir ísland er ekki nærri því jafnmikið og það hefði orðið hefði fjármögnunin öll átt sér stað innan lands og enn ítreka ég að þegar á hólminn er komið verður þetta að öllum líkindum líka hagstæðara fyrir þessa lánveitendur en til að geta farið slíkar leiðir verða menn að vera tilbúnir til að leita lausna en það hefur algerlega vantað hjá þessari ríkisstjórn frá því að hún tók við ég tel að fyrst hafi ástæðan verið hræðsla hræðsla við aðstæður og ákvarðanir svo er farið í samstarf við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og þá tekur það við af hræðslunni að menn treysta sjóðnum algerlega til að leiða sig í gegnum vandann eins og hæstvirtur forsætisráðherra nefndi í ræðu sinni áðan telur ríkisstjórnin að leið alþjóðagjaldeyrissjóðsins sé leið okkar út úr kreppunni ekkert er fjær sanni eins og háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir gerði svo vel grein fyrir áðan fleiri og fleiri hafa bent á að þessi aðkoma alþjóðagjaldeyrissjóðsins líkist sífellt meira og sé í rauninni orðin algerlega eins og aðkoma þessarar sömu stofnunar í svo mörgum ríkjum fram að þessu þar sem sú leið sem nú er talað fyrir hér hefur aldrei nokkurn tíma virkað hættan er sú að verði haldið áfram með þessum hætti að þessir innviði samfélagsins sem þrátt fyrir allt eru sterkir þessir innviðir samfélagsins sem þrátt fyrir allt eru sterkir þessir innviðir sem við höfum byggt upp um margra áratuga skeið fari að skemmast þá erum við lent í raunverulegri djúpri og langvinnri kreppu þá erum við ekki lengur bara í skuldakreppu þá er vandamálið orðið miklu flóknara og miklu miklu erfiðara að ráðast gegn því svo það er það sem þessi ríkisstjórn verður að gera og átti að gera strax í upphafi að tryggja það að innviðir samfélagsins skemmist ekki en hvað er hún að gera hún er að fylgja í blindni stefnu alþjóðagjaldeyrissjóðsins og það birtist meðal annars í fjárlagafrumvarpi sem felur það í sér að það á að vega að þessum innviðum það á að ráðast í niðurskurð sem til lengri tíma litið skilar engum sparnaði eða tekjum heldur eyðileggur meira að segja innviðir velferðarkerfisins þrátt fyrir það að þessi ríkisstjórn hafi hvað eftir annað ítrekað það að staðinn yrði vörður um innviðina og velferðarkerfið en meira að segja velferðarkerfið á nú að sæta niðurskurði að hætti alþjóðagjaldeyrissjóðsins ef við förum þessa leið erum við ekki aðeins að grafa okkur dýpra í kreppu heldur yrðum við þá líka að láta hjá líða að ráðast að rót vandans því þó að hér hafi mikið verið fjallað um aðkomu einstakra flokka að einhverjum tilteknum aðgerðum sem hæstvirtur forsætisráðherra telur að hafi leitt til hrunsins þá hefur minna farið fyrir því að ræða kerfisvandinn þá galla sem eru á kerfinu á íslandi og í öðrum löndum og eru hin raunverulega ástæða þess að hér fór eins og fór og raunar miklu víðar ef menn nota ekki tækifærið til að laga kerfið mun því miður sagan endurtaka sig kerfisvandinn er ekki bara hér hann er um allan hinn vestræna heim og raunar miklu víðar þá eru bankar í bandaríkjunum og um alla evrópu álíka illa staddir og þeir íslensku munurinn lá í því að þau ríki sem þeir bankar tiheyrðu voru miklu stærri og burðugri gátu bjargað bönkunum með ærnum tilkostnaði

höfum þá ekki kostað eins miklu til til til að viðhalda bankakerfi sem að margra mati er enn þá ósjálfbært margir telja að bankakerfi víða annars staðar munu ekki geta staðið af sér fjármálakrísuna til lengri tíma litið en hvað er þá unnið með því að við skellum skuldinni allri á íslenskan almenning í stað þess að horfast í augu við það að við innleiddum erlent fyrirkomulag sem virkar ekki og viðurkenna það hvað sem okkur finnst um evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið og e e s samninginn að á því eru verulegir gallar íslensku bankarnir hefðu ekki getað farið í hina miklu útrás hvort heldur sem við lítum til þeirra banka sem voru einkavæddir eða bankanna sem voru í einkaeigu fyrir þeir hefðu ekki getað farið í útrásina nema vegna e e s samningsins og evrópureglnanna ef við stefnum inn í evrópusambandið eigum við þá ekki að reyna að laga þessar betur taka þátt í því að benda á hvað aflögu fór í stað þess að vera fremst í flokki við að reyna að fela hið raunverulega vandamál eins og því miður hefur verið gert í bandaríkjunum þar er allt farið aftur í sama farið milljarðabónusarnir og kaup bankanna í öðrum bönkum það er að taka á sig nákvæmlega sömu mynd og var á íslandi og í evrópu líka í bretlandi ekki hvað síst ætlum við að taka þátt í að viðhalda þessum blekkingarleik taka af skellinn verða fórnarlamb fyrir alheimskapítalismann þennan gallaða kapítalisma eða ætlum við að nota reynslu íslands til að bæta kerfið og náttúrlega umfram allt koma í veg fyrir að afleiðingar hrunsins lendi af fullum þunga á íslenskum almenningi